Komisár Ján Figeľ počas celého obdobia prikladal významnú úlohu športu v modernej Európe a intenzívne sa angažoval za čistotu športu. Dovoľte mi odcitovať z jedného jeho prejavu Šport rozvíja podobné hodnoty, aké potrebuje európska spoločnosť, a je veľmi silným komponentom pre formovanie demokratickej spoločnosti.

Problémy ako násilie na športoviskách, rasizmus či doping to sú rakoviny, ktoré nivočia šport. Aby sa týmto problémom dalo čeliť, treba stanoviť pravidlá. A dovoľte mi ešte dodať, že som čestnou predsedníčkou ženského hokejového oddielu, a môžem potvrdiť, že rovnosť príležitostí v športe zďaleka nie je realitou.